Najlepša hvala in lep pozdrav vsem, gospe poslanke in gospodje poslanci, prvič s tega mesta! Varnost v cestnem prometu in tudi prometna infrastruktura sta dve prioriteti, ki sta zapisani tudi v naši koalicijski pogodbi. In jaz upam, da mi boste vsi skupaj pomagali, da ti dve prioriteti tudi dejansko ostaneta naši prioriteti v nadaljevanju. Zdaj pa če grem kar na konkretne projekte, ki jih je gospod poslanec omenjal. Prvi je bil rekonstrukcija glavne regionalne ceste skozi Dol pri Hrastniku. Ocenjena vrednost investicije je dva cela sedem milijona evrov, od tega mora občina Hrastnik zagotoviti približno milijon dvesto, naša direkcija oziroma ministrstvo milijon in pol. Občina Hrastnik je sprejela OPPN, ki naj bi bil osnova pri pripravi projekta za izvedbo ureditve te omenjene ceste. V teku je odkup objektov, predvidenih za rušenje, skladno s tem dokumentom. V pripravi je projektna naloga za PZI dokumentacijo ter razpis za izdelavo PZI za ceste in PGD in PZI za odstranitev predvidenih objektov za rušenje in nadomestno gradnjo. Po oceni ministrstva bi PZI dokumentacijo po recenziji bilo možno pridobiti v letu dva tisoč devetnajst, čemur sledi odkup potrebnih zemljišč in nato razpis za gradnjo, katero predvidevamo v naslednjem letu in letu dva tisoč dvajset. Seveda pa je naš pogoj oziroma naša skupna zaveza, da bo za to treba v državnem proračunu oziroma tudi v rebalansu zagotoviti ustrezno višino sredstev. Naslednji projekt, ki je omenjen, je novogradnja Trbovlje do avtoceste A ena. Tudi tukaj lahko povem, da je podpisan dogovor o skupni pripravi regionalnega prostorskega načrta za navezavo Zasavja na avtocesto A ena med občinami Hrastnik, Trbovlje, Prebold in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Občine morajo izbrati koordinatorja, ki bo usklajeval interese in pripravil regionalni prostorski načrt, direkcija pa bo naročila vse potrebne strokovne podlage. Bil je že objavljen en razpis, na žalost ni bilo na tem prvem razpisu ponudb, na drugem, ponovljenem, pa sta prispeli dve ponudbi. Tretji projekt omenjen je izgradnja nove ceste Hrastnik-Zidani most. Državni prostorski načrt je bil sprejet že leta dva tisoč dvanajst, izdelana je projektna naloga za izdelavo PGD, PZI projektne dokumentacije, je pa tukaj, bom rekla, en problem zaradi premaknitve lokacije Hidroelektrarne Suhadol bo potrebna prilagoditev rešitev iz DPN Hrastnik Zidani most, poteka usklajevanje projektne naloge med HSE-jem, se pravi med Holdingom slovenskih elektrarn in našo direkcijo, ki je zadolžena za to investicijo. Pripravljen je bil predlog protokola med MZI in HSE, vezano na aktivnost in delitev stroškov zaradi premaknitve Hidroelektrarne Suhadol. In trenutno je v pripravi naročilo za spremembo DPN-ja. Kar se tiče koncesijske pogodbe za gradnjo elektrarn na srednji Savi, se pravzaprav glede koncesionarja ni spremenilo nič. Še vedno je to HSE, ker meni zagotavljajo pravniki, da drugače kot tisti, ki je na razpisu to koncesijo dobil, tudi ne gre. MOP, Ministrstvo za okolje in prostor je sicer nosilec priprave koncesijske pogodbe in tudi podpisal jo bo, ampak smo vseskozi, bom rekla, na zvezi z Ministrstvom za okolje in prostor. In to je ena naša velika prioriteta. In ob začetku mandata zastavljen cilj je bil, da bi ta koncesijska pogodba bila podpisana do konca leta. Upam in želim, da bodo lokalne skupnosti razumele, da neke stvari se da urediti, zato ker bomo gradili hidroelektrarne. Čisto vseh lokalnih problemov se pa zaradi teh gradenj ne bo dalo rešiti. Peto, se pravi cesto Hotič, kot ste rekel, pa če lahko obrazložim v nadaljevanju, ker je tudi en kolega v nadaljevanju prav to konkretno cesto sprašuje.